La colaboración con la Comisión ha sido excelente y hay que subrayarlo. Y también quiero mencionar a Jerzy Buzek, que presidió con maestría, con gran maestría, como hace siempre, todos los trílogos que tuvimos con el Consejo. El debate que hemos tenido hoy sobre el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas es un magnífico ejemplo de soluciones concretas a problemas concretos que solo se pueden abordar en el marco de la Unión Europea, que tenemos que abordar todos juntos. En este caso, soluciones a una conexión, a una conectividad absolutamente necesaria si queremos que los ciudadanos y que todos los sectores económicos tengan oportunidades en esta era de la digitalización. Lo decía aquí, ayer, Angela Merkel es imprescindible afrontar la digitalización en la Unión Europea. Y yo insisto el valor añadido de la Unión Europea para afrontar los grandes desafíos que tiene la digitalización es esencial solo juntos lo podemos hacer. Y esta regulación es un magnífico ejemplo que podemos presentar como un gran logro ante los ciudadanos europeos, ante los electores que, en unos meses, volverán a participar en unas elecciones europeas.